Ich glaube, dass dieser Antrag vernünftig ist.

Aber der Abstand zwischen der Abstimmung im Ausschuss und der Plenarabstimmung war so kurz, dass es nicht gelungen ist, in dieser kurzen Zeit die letzten Kompromisse noch zu schließen, die notwendig sind.